Hvala, predsednik Gospa ministrica, v tem delu se vam zahvaljujem za vaš odgovor. Pa vendarle zdaj vi pravite, da ste se dovolj hitro odzvali, ampak jaz še enkrat poudarim, odzvali ste se takrat, ko se ne ta strokovna pravna javnost odzvala, šele potem pismo tistih ste vi dejansko potem dali s vaš odziv, tako da to po mojem kaže, da je bil vaš odziv počasen, ne ker prvo ste počakali, če se bo to mnenje razburkalo, kar se logično, da je, in ker gre za precedens, potem pa ste že se odzvali. Zdaj pa tudi v tistem sporočilu, ne, ste bili precej nespretni. Tam ste dejali, ne, to ste pa vi osebno dejali, ne, da sporočilo, ki je bilo objavljeno na spletni strani Vrhovnega sodišča, po mnenju ministrstva ne predstavlja in ne more predstavljati stališča Slovenije. Dajte mi prosim to, bi rekel, objasniti, odgovoriti. Imam za vas v zvezi s tem, z vašim odzivom, ki pravite, da je bil hiter, naslednja vprašanja. Kako pojasnjujete te vaše navedbe, da objavljeno na strani na spletni strani Vrhovnega sodišča po mnenju ministrstva ne predstavlja in ne more predstavljati stališča Slovenije? Zdaj zdaj sodstvo kot tretja veja oblasti, kot neodvisna veja oblasti, kaj to pomeni, so njihove objave brezpredmetne, nimajo nobene teže, se pravi ne predstavljajo stališč Slovenije? In zdaj mnenje objave, trditve Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, torej če niso mnenja Republike Slovenije po vašem odgovoru, čigava mnenja torej predstavljajo, ne? še kdo nad njih? Ne vem, morda Vlada Republike Slovenije, zunanje Torej kdo je nad temi mnenji stališč Vrhovnega sodišča? Hvala za dopolnitev.